Ich bin mal Mitglied der Familienpartei gewesen, bin selbst zehn Jahre Vater von bis zu sieben Kindern gewesen und habe viel Freude daran gehabt in diesen zehn Jahren, in denen ich schwerpunktmäßig auch für die Kinder da sein konnte. Wenn wir hier argumentieren, sollten wir politisch argumentieren und nicht zu sehr emotional. Es wird hier im Parlament sehr, sehr viel argumentiert und erwirtschaftet, was den Eltern das Leben schwer macht.

Ich hoffe, dass wir in der zukünftigen Politik immer darauf achten, dass es eine Generationengerechtigkeit gibt das ist Familienpolitik dass die Erziehungsleistungen der Eltern, vorwiegend der Mütter, anerkannt werden. Es kann nicht sein, dass Mütter von immer mehr Kindern eine immer geringere Rente kriegen. Da stimmt irgendwas im System nicht. Wir brauchen da wirklich ein Erziehungsgehalt, angepasst an das Geld, das andere für die gleiche Leistung im Kindergarten, in der Krippe und sonstigen Berufen kriegen, die im Grunde der Elternleistung entsprechen, zum Beispiel im Kinderheim. Wir brauchen nicht nur ein Ehegattensplitting, wir brauchen ein Familiensplitting, wo die Kinder mit angerechnet werden. Wir brauchen ein Familienwahlrecht ein Recht, ein Mensch, eine Stimme.

Aber ich hoffe, dass wir hier in Zukunft wirklich auch immer die Familien bei den politischen Interessen mit an Bord haben.